Gospodine predsjedniče, u ovom velikom poslu s Turskom, i svemu onom što nas očekuje s Turskom, definitivno možemo uspjeti samo ako stvari u svakom trenutku postavimo principijelno.

Naravno da moramo osuditi državni udar, ali naravno da moramo osuditi i sve ono što se događalo nakon državnog udara. Nitko ovdje ne može nikome ništa obećati, a kamoli Turskoj članstvo u Europskoj uniji. Možemo samo obećati da ćemo se držati principa i pravila za ulazak u Europsku uniju, kao što je to svaka država koja je postala članica morala i učiniti.